De visserij op schol is belangrijk voor mijn land, Nederland, maar ook voor Frankrijk, België, Engeland en Denemarken.

Vandaag echter is er voldoende schol. De heffingsvrije import van goedkope platvis gaat echter door. Het gevolg de verse schol wordt verkocht ver beneden de kostprijs of wordt doorgedraaid op de veiling.

Niet alleen de visserman, ook de verwerkers en de handel willen dat.

Het voortbestaan van de visserman is essentieel voor de handelaar, anders heeft de handel in de toekomst geen schol meer in zijn assortiment. Collega's, concrete maatregelen zijn hard nodig.